forseti þakkar góð orð í sinni garð en áréttar það að þetta er auðvitað ekki samkomulag þingforseta þetta er fyrst og fremst samkomulag formanna flokkanna og þingflokkanna og það eru þeir sem stóðu að þessu ella hefði þessi niðurstaða ekki náðst